De aceea solicit Înaltului Reprezentant și Consiliului să intensifice dialogul și cooperarea cu Turcia, mai ales cu privire la zonele din imediata apropiere a Uniunii. Totodată, invit autoritățile turce să sprijine și să contribuie în mod activ la punerea în aplicare a politicilor și programelor Uniunii în regiunea Mării Negre. Semnalez că România și Turcia au semnat în decembrie 2011 un parteneriat strategic bazat pe următoarele domenii prioritare consolidarea cooperării economice, energia, politica externă de securitate și lupta împotriva terorismului.